Spoštovani! V zadnjih mesecih se odpravljajo številne neenakosti in krivice, ki so posledica dela preteklih vlad. Želimo vsi skupaj poskrbeti za najbolj ranljive, socialno ogrožene ljudi, hkrati pa pozabljamo na vseh šestinpetdeset tisoč žensk, ki živijo pod pragom revščine in ne prejemajo niti petsto evrov pokojnine. Leta dva tisoč enajst je takratni minister Ivan Svetlik spremembo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev posegel na področje najbolj ranljivih v naši družbi, kot so ženske, ki so zaradi prejšnjega sistema, ki jim ni omogočal pokojninskega zavarovanja in so ostale doma na kmetiji ali pa skrbele za gospodinjstvo in otroke, ostale brez dostojnega plačila. Do leta dva tisoč enajst je država Slovenija starejšim od petinšestdeset let priznavala tako imenovano državno pokojnino, s katero se je omogočalo osnovno preživetje posameznikom. Leta dva tisoč dvanajst je bila državna pokojnina ukinjena. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v Sloveniji psp prvega prvega dva tisoč osemnajst živelo dvesto sedemnajst tisoč devetsto šestdeset žensk, starih petinšestdeset in več let. Pokojnino v Sloveniji po podatkih ZPIZ-a prejema dvesto tisoč štiristo sedeminšestdeset žensk, od tega petinšestdeset tisoč petsto devetinsedemdeset žensk manj kot petsto evrov. V Novi Sloveniji želimo z zakonom o gospodinjskem dodatku izboljšati položaj žensk, starejših od petinšestdeset let, da bi jim mesečno dodelili sto evrov dodatka za delo, ki so ga opravile, brez da bi bilo to delo kdajkoli in kjerkoli ovrednoteno. Če bi gospodinjski dodatek prejele vse ženske, ki prejemajo pokojnino do petsto evrov, in sicer v višini sto evrov mesečno, pomeni, da bi bilo potrebno v državnem proračunu oziroma pokojninski blagajni zagotoviti šest milijonov petsto sedeminpetdeset tisoč devetsto evrov. Ocenjuje se, da je v Sloveniji triinosemdeset tisoč dvainsedemdeset žensk, ki so stare petinšestdeset let in več, s pokojnino oziroma drugimi prihodki iz javnih sredstev, nižjih od petsto evrov, zato bi bilo potrebno zanje zagotoviti za uveljavljanje pravice do gospodinjskega dodatka osem milijonov tristo sedem tisoč dvesto evrov mesečno. Še vedno obstajajo razlike med moškimi in ženskami glede plačanega in neplačanega dela. Razlike so seveda v škodo žensk, kar se kaže v njihovi preobremenjenosti in neenakopravnem položaju. Z uvedbo gospodinjskega dodatka bi pomenilo pomembno omilili revščino med starejšimi ženskami, ki bivajo same oziroma imajo tudi zelo nizke prihodke. S priznanjem gospodinjskega dela, ki so ga opravljale vse življenje, bi jim na mogoč in enostaven način to tudi deloma priznali. S tem bi odpadel del financiranja nevladnih organizacij, katerih obseg in delovanje se neupravičeno širi ravno zaradi tega, ker zadeva ni sistemsko rešena. Ko bodo finančne zmožnosti države dopuščale, pa bi gospodinjski dodatek uvedli kot univerzalni gospodinjski dodatek. Še enkrat želim poudariti, v zadnjih mesecih odpravljamo številne neenakosti in krivice. Z gospodinjskim dodatkom bi pomagali in rešili zelo socialno ogroženo skupino žensk, za katere tudi Inštitut za socialno delo, in varstvo opozarja, da živijo v Sloveniji pod pragom revščine in so najbolj ogrožena skupina v naši državi. S podporo našemu predlogu bi jim lahko vsaj delno pomagali v njihovi osebžnih stiskah. Hvala.